aðeins áður en ég fer í efni sjálfrar tilskipunarinnar er rétt að líta upp til bakgrunns þessara mála sem er sá að umbreytingin á íslensku atvinnulífi á undanförnum árum hefur meðal annars leitt til

ríkisstjórn samfylkingar og sjálfstæðisflokks hefur lýst í stjórnarsáttmála sínum ríkum vilja til að slík starfsemi vaxi mjög hér á landi og sótt verði inn á ný svið í samkeppni við önnur markaðssvæði þess vegna er mjög brýnt að innleiða þessar tilskipanir sem hér ræðir um í dag til að íslenskur fjármálamarkaður fái tíma til að laga sig að nýju umhverfi og breyttum reglum

málið áfram aðeins um bakgrunninn að í árslok tvö þúsund og sex má áætla að hlutdeild fjármálafyrirtækja hafi numið um tíu prósent af landsframleiðslu staðið á bak við einn þriðji að áætlað er af hagvexti undanfarinna ára þannig að umfang fjármálastarfsemi og fjármálaþjónustu hér á íslandi er orðið mjög mikið og verðmæti útflutningsþekkingar og þjónustu hafi numið um sextíu milljörðum á því ári í fyrra komu um fimmtíu og tvö prósent af tekjum viðskiptabankanna erlendis frá sem strikar undir það hvað er mikilvægt að þessi lög komist hérna í gildi þannig að þau njóti sambærilegrar stöðu og fjármálastarfsemin erlendis þótt erlendar tekjur vátryggingafélaga séu ekki enn þá svipur hjá sjón miðað við viðskiptabankana þá stefnir þróunin þar í sömu átt og hjá viðskiptabönkunum þessar staðreyndir sýna svo ekki verður um villst að útrás fjármálageirans hefur orðið mjög afgerandi og mikla þýðingu í okkar efnahagslífi og gerir ekkert annað en að margfaldast og stigvaxa á komandi árum ef við byggjum myndarlega undir þessa starfsemi hér í okkar atvinnulífi innganga ísland í evrópska efnahagssvæðið nítján hundruð níutíu og fjögur og innleiðing evrópureglna í íslenska löggjöf gerðu e e s löndin að mögulegum heimamarkaði íslenskra fyrirtækja og þeir möguleikar sem sameiginlegar reglur sköpuðu hafa síðan verið nýttir með miklum myndarbrag og hafa meðal annars orðið til þessarar miklu útrásar okkar fjármála og þjónustufyrirtækja á síðustu árum sem er nokkuð einstök í sinni röð og er langmesti vöxtur einstakra greina hér á íslandi á seinni tímum þeir möguleikar sem sameiginlegar reglur sköpuðu hafa skipt þarna miklu máli og að sjálfsögðu skiptir þar meginmáli að á leikreglum viðskiptalífsins sé gagnkvæm þekking og skilningur og fjármálakerfi og fjármálamenning á íslandi njóti trausts og góðs álits annars staðar frá það er sameiginlegt verkefni markaðarins opinber og bygging að viðhalda því orðspori sem svo mikilvægt er til að þessi starfsemi fái skotið rótum og eflst á erlendri grundu þar liggur að sjálfsögðu til grundvallar orðspor og undirstaða fjármálastarfseminnar hér þannig að hún fái notið sín erlendis og fái þannig skotið rótum þar í stjórnarsáttmálanum segir að tryggt skuli að íslensk fyrirtæki búi við bestu samkeppnis og rekstrarskilyrði sem völ er á og af því leiðir að nauðsynlegt er að innleiða hér á landi með tímanlega hætti þær gerðir e s b sem að fjármálaþjónustu snúa til þess að lög og reglur um fjármálageirann á íslandi verði í meginatriðum sambærileg við það sem gildir í öðrum e e s löndum frá og með fyrsta nóvember næstkomandi og þess vegna mæli ég nú fyrir þessum þremur frumvörpum til innleiðingar á þessari tilskipun um fjármálagerninga sem í daglegu tali hefur gengið undir nafninu mifid tilskipunin sem kemur til framkvæmda á evrópska efnahagssvæðinu þann fyrsta nóvember næstkomandi og væri örðugt að bíða haustþings til að ljúka innleiðingunni vegna hins skamma tíma sem íslenskur fjármálamarkaður hefur til að laga sig að hinu breytta umhverfi

þriggja sem hér eru til umræðu breyting á lögum

skilvirkan innri markað og fjármálaþjónustu svo sem og styttri viðbragðstíma skilvirkara eftirliti og öflugri neytendavernd það er markmiðið með þessari tilskipun að skapa skilvirkari innri markað en verið hefur frumvörpum þessum er jafnframt ætlað að innleiða hér á landi tilskipun evrópuþingsins og ráðsins um gagnsæi tilskipunin var birt í stjórnartíðindum e b þrítugasta og fyrsta des tvö þúsund og fjögur og var tekin upp í e e s samninginn með ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar frá þrítugasta september tvö þúsund og fimm og bar að innleiða hér í landslög fyrir tuttugasta janúar síðastliðnum þessi mál hafa að geyma mikilvægar samevrópskar reglur á sviði verðbréfaviðskipta eins og áður hefur verið nefnt og bar að innleiða hér fyrr á þessu ári ákvæði tilskipunar um markaði með fjármálagerninga skuli taka gildi á evrópska efnahagssvæðinu fyrsta nóvember næstkomandi og frumvörp þessi voru lögð fram á síðasta þingi en komu ekki til efnislegrar umræðu þá það er mikilvægt að innleiðingu þessar gerða verði hraðað sem kostur og þar liggja ýmsar ástæður að baki sem skýra að málin koma hér inn á sumarþingið sem er að störfum nú og verður kannski ekki lengi fram eftir sumri en mikilvægt að freista þess að taka málin hér inn núna og sjá hver afdrifin verða í fyrsta lagi eru hagsmunir íslenskra fjármálafyrirtækja miklir af því að frekari töf verði ekki á innleiðingu þessara gerða íslensku fjármálafyrirtækin gætu misst af þeim tækifærum sem felast í því að aðlagast nýjum reglum á tilsettum tíma þá gæti slík töf torveldað þeim að starfa óhindrað á evrópska efnahagssvæðinu í öðru lagi er mikilvægt að hraða vinnu við frumvörp þessi til að íslenska ríkið standi við skuldbindingar sínar samkvæmt samningnum um evrópska efnahagssvæðið en mikil áhersla hefur verið lögð á af hálfu evrópusambandsins að tímafrestir til innleiðinganna standist í þriðja lagi er mikilvægt fyrir trúverðugleika íslensks fjármálamarkaðar að lagaumhverfi hér sé ávallt með því besta sem gerist í evrópu viðskiptaráðuneytið sendi frumvörp þessi til umsagnar hagsmunaaðila og annarra umsagnaraðila núna í vor og hafa umsagnir þegar borist og er óhætt að segja að þær séu ákvæði og aðilar á verðbréfamarkaði leggi

hefur að geyma reglur um starfsleyfi fjármálafyrirtækja til að stunda verðbréfaviðskipti og kauphalla til að reka skipulega verðbréfamarkaði þá er kveðið á um innra skipulag fjármálafyrirtækja og viðskiptahætti þeirra gagnvart viðskiptavinum og er þar að finna ákvæði um upplýsingagjöf um tilboð og viðskipti með verðbréf og gilda þær reglur um skipulega verðbréfamarkaði markaðstorg fjármálagerninga svo og fjármálafyrirtækja þá er þar að finna ákvæði

gegnsæistilskipunin mælir einkum fyrir um samræmingu reglna um birtingu reglulegra upplýsinga um útgefendur verðbréfa sem tekin hafa verið til viðskipta á skiptanlegum verðbréfamarkaði þá fjallar hún um birtingu upplýsinga um breytingu á verulegum hlut atkvæðisréttar eða svokallaðar flöggunarreglur þær reglur upplýsinga sem útgefendur verðbréfa sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði ber að birta opinberlega samkvæmt frumvarpinu eftir atvikum ársreikningur árshlutareikningur vegna fyrstu sex mánaða og greinargerð frá stjórn þá vík ég virðulegi forseti að frumvarpi um verðbréfaviðskipti en með því frumvarpi er gerð tillaga að nýjum lögum um verðbréfaviðskipti sem leysi af hólmi núgildandi lög um verðbréfaviðskipti eins og áður sagði er frumvarp þetta lagt fram samhliða frumvarpi til laga um kauphallir og frumvarpi til laga um breytingar á lagaákvæðum um fjármálafyrirtæki almennt það er lagt til að lögin skiptist alls í sextán kafla en þar af eru sex kaflar sem eru að mestu samhljóða núgildandi lögum í frumvarpinu eru gerðar auknar kröfur til fjármálafyrirtækja með leyfi til verðbréfaviðskipta hvernig þau skipuleggja rekstur sinn og til viðskiptahátta þeirra gagnvart viðskiptavinum sínum er kveðið á um auknar kröfur til upplýsingagjafar fjármálafyrirtækja til viðskiptavina og skyldu þeirra til að meta hvort verðbréfaviðskipti séu við hæfi viðskiptavina þá hefur frumvarpið að geyma ítarlegar reglur um kvaðir á fjármálafyrirtæki að ná bestu mögulegu niðurstöðu fyrir sína viðskiptavini og kveðið er á um upplýsingagjöf fjármálafyrirtækja um tilboð og viðskipti bæði gagnvart markaðnum og fjármálaeftirlitinu þá er að finna nýjar reglur um markaðstorg fjármálagerninga og í frumvarpinu er einnig gerðar tillögur um auknar kröfur um upplýsingagjöf útgefenda verðbréfa sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði og auknar kröfur um flöggun í kjölfar breytinga á verulegum hlut á atkvæðisrétti með frumvarpinu um kauphallir er gerð tillaga að ýmsum lögum að nýjum lögum um kauphallir sem leysi af hólmi núgildandi lög um starfsemi kauphalla og skipulega tilboðsmarkaði í frumvarpinu er meðal annars lagt til að skipulegur tilboðsmarkaður verði lagður af hugtakið kauphöll verði notað yfir hlutafélag

þá er hér lagt til að skýr greinarmunur verði gerður á opinberri skráningu og töku fjármálagerninga til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði og í frumvarpinu er jafnframt gerð tillaga að nýjum reglum um gagnsæi á

að hægt verði með tilteknum skilyrðum að taka verðbréf til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði án samþykkis útgefanda með frumvarpinu til laga um breytingar á lagaákvæðum um fjármálafyrirtæki er gerð tillaga að breytingum á lögum um fjármálafyrirtæki og lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi í frumvarpinu er meðal annars lagt til að fjárfestingar ráðgjöf og rekstur markaðstorgs fjármálagerninga verði starfsleyfisskyld starfsemi þá er lagt til að gerðar verði mismunandi eiginfjárkröfur til verðbréfafyrirtækja með hliðsjón af ólíkum starfsheimildum þeirra þá er lagt til að breytingar verði gerðar á undanþágum frá starfsleyfisskyldri starfsemi og lagt til að fjármálaeftirlitið veiti kauphöll leyfi til að reka markaðstorg fjármálagerninga þá er lagt til að fjármálaeftirlitið hafi eftirlit með tilteknum þáttum varðandi starfsrækslu erlendra útibúa á sviði verðbréfasviðskipta og hafi heimildir til að grípa til tiltekinna úrræða vegna þess eftirlits loks eru lögð til fyllri ákvæði varðandi hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra og tilkynninga skyldu fjármálafyrirtækja um breytingar á skipan slíkra aðila virðulegi forseti hér er um að ræða viðamikil frumvörp sem varða mikilvæga hagsmuni eins og komið var á hér að framan og er ekki tóm hér til að rekja mikið frekar efni þeirra en hef farið yfir þá mikilvægustu þættina sem hérna koma fram